Wir haben im Ausschuss über diesen Antrag lange debattiert, wir haben mit großer Mehrheit eine Entscheidung getroffen, aber es hat gestern und heute eine Fülle von Hinweisen und Anregungen gegeben, die sich vor allem auch deshalb ergeben haben, weil andere Ausschüsse noch Beratungsgegenstände hinzugefügt haben. Es scheint mir sinnvoll zu sein, nicht heute zu entscheiden, sondern noch einmal die Gelegenheit zu haben, eine Lösung zu finden, die dann auch das Parlament tragen kann.